Ich halte diese vorgeschlagene Änderung der Tagesordnung für nicht akzeptabel. Wir waren uns von Anfang an einig, dass bei der neuen OLAF Verordnung höchste Eile geboten ist, weil es darum geht, das zukünftige Verhältnis zwischen OLAF und EPPO neu zu regeln. Bis spätestens 2020 muss hier Klarheit geschaffen werden. Die letzte Revision hat sieben Jahre gedauert. Wir haben diese Zeit nicht. Die EVP will die Tagesordnung ändern, weil sie im Ausschuss keine Mehrheit für einen Änderungsantrag bekommen hat. Das halte ich für absolut undemokratisch. Stand jetzt Ohne Änderungsantrag wird sich nichts an den Ermittlungen von OLAF und den Immunitätsregeln bei konkretem Betrugsverdacht und Unregelmäßigkeiten in Abgeordnetenbüros ändern. Wir werden schlicht gleichbehandelt. In Anbetracht der Dringlichkeit der Lage und der wenig überzeugenden Begründung bitte ich alle Abgeordneten in diesem Haus, für die Beibehaltung der Tagesordnung zu stimmen. Wenn sich das weiter in die Länge zieht, freuen sich alle Betrüger, nicht nur die in den Büros der Abgeordneten.